Paní předsedající, pokud jde o podobu Evropského parlamentu po odchodu Velké Británie, já se velmi divím tomu, že Evropský parlament ta místa prostě neškrtne. Nerozumím tomu, proč se tady přerozdělují mezi jiné členské země a nerozumím tomu, proč se jich dokonce přerozděluje jenom část, zatímco ta druhá část má zůstat v jakési rezervě.

Za druhé musím nicméně Evropský parlament dnes pochválit za to, že alespoň nepřistoupil na myšlenku transnacionálních, tedy celoevropských kandidátních listin ve volbách v roce 2019. Konečně snad někteří lidé tady pochopili, že žádný celoevropský lid nebo celoevropský národ neexistuje, že tedy nepotřebujeme panevropské kandidátní listiny a že europoslanci mají být vázáni ke svým národním státům a tyto státy mají reprezentovat.